Rapoartele pe care le dezbatem în seara aceasta pentru migrația la sistemul SIS II au fost adoptate în Comisia LIBE printr o procedură simplificată, pentru a pune cât mai repede la dispoziția Comisiei și a statelor membre atât instrumentele legale, cât și fondurile necesare pentru trecerea la noua generație SIS. Acest spirit de bună credință și bună cooperare a Parlamentului contrastează, din păcate, flagrant cu atitudinea unor state membre care arată că sunt dezinteresate de succesul SIS II. Vă împărtășesc cu sinceritate frustrarea mea personală, dar și a întregului Parlament European, față de această problemă fără de sfârșit care este Sistemul de Informații Schengen II. Este deja ridicol că un sistem de informații, fie el și complex, să necesite, iată, mai mult de 12 ani pentru a fi dezvoltat și implementat și nici măcar acum statele membre și Comisia nu își pot ține angajamentele și repetă greșelile din trecut. Avem, în cazul de față, o lipsă de responsabilitate îngrijorătoare, atât din partea Finlandei, care manifestă lipsă de interes pentru a realiza niște simple teste, cât și din partea Comisiei. Condiția de bază impusă Comisiei de către Parlament pentru deblocarea fondurilor pentru dezvoltarea SIS II a ținut de angajamentul acesteia pentru respectarea și pentru supravegherea atentă a procesului de migrare. Din păcate, Comisia văd că nu și a respectat acest angajament. Toate aceste lucruri scot încă o dată la iveală motivele pentru care întreaga gestiune a spațiului Schengen trebuie să fie schimbată și europenizată. Dacă am fi dispus de un mecanism de evaluare comunitar eficient, toate aceste întârzieri ar fi putut fi evitate și s ar fi putut interveni mult mai prompt pentru a corecta astfel de probleme, precum cea a Finlandei. În sfârșit, vreau să remarc ironia situației în care România și Bulgaria, state candidate care, deși îndeplinesc toate cerințele acquis ului de a accesa la spațiul Schengen, nu sunt acceptate să adere, iar un stat vechi, membru Schengen, are probleme grave cu respectarea acquis ului.